Atunci când Ombudsmanul își prezintă raportul anual în fața Comisiei pentru petiții, ar trebui invitați și reprezentanți ai Comisiei, ai administrației, ai Parlamentului European, ai Consiliului și ai altor instituții, pentru a participa la discuții.